Die Kommission hat vorhin gesagt, dass sie dafür ist, dass die Bankenunion nun vollendet wird. Ich frage Sie mal Was halten Sie eigentlich davon, wenn wir jetzt demnächst gemeinsame Haftung haben das ist ja genau das, was die Kommission will und dann der deutsche Sparer für das Gezocke von französischen, italienischen und griechischen Banken haftet?